Doamnă președintă, doamnă comisar, dragi colegi, România este țara mea și, atât timp cât și eu voi fi aici și o voi reprezenta în Parlamentul European, nu voi permite nimănui să spună minciuni despre ea.

O spun încă o dată România este stat de drept. Cu toate acestea, imaginea pe care anumite partide românești încearcă să o proiecteze în spațiul public este total diferită. Interesele electorale ale opoziției și interesele politice ale unor partide europene fac ca imaginea justiției din România să fie prezentată în mod eronat. Cei care reclamă în Europa nerespectarea de către România a statului de drept sunt aceiași care acasă în țară fac presiuni asupra justiției, încercând să influențeze sistemul juridic pentru condamnarea, chiar fără probe, a unor politicieni sau, dimpotrivă, fac presiuni asupra justiției de clemență față de anumite persoane aflate în cercul lor de influență.